po wyborach na Białorusi 19 grudnia nastąpiły wielkie aresztowania. Kuriozalną sytuacją było to, że zostali aresztowani wszyscy kandydaci na prezydenta, czyli kontrkandydaci pana Łukaszenki.

Zaoszczędzę Państwu opisu tych tortur.